fyrir þinginu liggja því fjölmörg mál og því ekki óeðlilegt þó hæstvirtur forseti fari þess á leit að þingfundur geti staðið lengur í dag við því ætla ég svo sem ekkert að amast ég vil hins vegar koma hingað upp og óska eftir því að sú vinna verði hafin nú þegar sem ég veit að hæstvirtur forseti hefur lagt grunninn að og það er að kalla eftir því frá hæstvirtri ríkisstjórn og nefndarformönnum hvernig forgangsraðað verði á þessum lokadögum þingsins vegna þess að þrátt fyrir það að þingið eigi ekki samkvæmt starfsáætlun að fara í leyfi eða hlé þangað til fimmtánda júní þegar maður fer að skoða dagskrána sér maður að það eru ekki ýkjamargir fundardagar þannig að ég óska eftir því frú forseti að forgangsröðunin fari að liggja fyrir þannig að við getum tryggt það að öll þau frumvörp sem afgreidd verða fyrir